samkomulag er um tilhögun umræðunnar í fyrri umferð hefur forsætisráðherra átta mínútur til framsögu og talsmenn annarra flokka fimm mínútur hver í síðari umferð hefur hver þingflokkur þrjár mínútur og forsætisráðherra þrjár mínútur í lokin þingmaður utan flokka hefur þrjár mínútur